Ja, hvala lepa. Komisija, ki jo je vodil v prejšnjem mandatu gospod Möderndorfer, je že ugotovila nepravilnosti pri izhajanju medijev. Tisti, ki smo se kdaj ukvarjali z mediji, točno vemo, koliko ta zadeva stane, sploh če je brezplačna, in če gre v vsa gospodinjstva po celi Sloveniji. To so blazni denarji, ugasnejo, pa potem čudoma na točno na na dan volitev, ne, ampak to je že druga stvar, da ne bomo, zašli v v neke, vode, ki bodo, izzvale, replike na repliko na repliko in se bo vse skupaj zverižilo do konca. Tisto se mi je zdelo, zelo zanimivo, ne, primerjati kosila od, kolegov poslancev z Desusa, ki ne vem, to ja, to bo, to se bo preverjalo. Ampak, bi morali kar nekaj časa jesti, da bi pojedli štiristo petdeset tisoč evrov, pa če jim prištejemo še šest tisoč evrov, bi še še dlje morali jaz, pa dvomim, da bi zmogli toliko. Ampak pustimo, tudi to ob strani. Niste poslušali na začetku verjetno, ne mene kot predlagatelja, in ne, stališč poslanskih skupin, smo razlagali, zakaj je tokrat samo ena stranka omenjena, konkretna. Predmet parlamentarne preiskave je v tej fazi osredotočen zgolj na sume omenjenih nepravilnosti oziroma nezakonitosti, predlagatelji pa obljubljamo, da bomo predmet preiskave razširili takoj, ko nam bodo predloženi sumi nezakonitega financiranja, ki bodo podkrepljeni z dokazi, ne pa z enim, nekdo mi je na cesti nekaj rekel, in to je zdaj dokaz. Mogoče je indic. Če kdo stoji za te v besedo, potem sem prepričan, da jo bo komisija tudi preiskovala. In še nekaj je gospod Möderndorfer, o stališču povedal, kar je bo zelo pomembno. Prva stvar bo pozvati računsko sodišče, naj nam da vse ugotovitve zadnjih volitev o kakršnemkoli sumu, kakršnegakoli financiranja katerekoli stranke in z vsemi se bo parlamentarna komisija tudi ukvarjala. Jaz ... Ne, ne maram in nočem prejudicirati, jaz izhajam iz tega, da je vse do zdaj bilo pošteno, in da smo pred zakonom smo vsi nedolžni, dokler nam ne dokažejo nasprotnega in tudi parlament ni, tisti, ki, ugotavlja skladno z zakonodajo, ampak politično odgovornost, ki pa ima kasneje lahko tudi zakonodajne posledice, ampak to je stvar širšega konsenza in tudi devetdeset poslancev mora o tem razpravljati in odločati in več kot polovica, tisti ki glasuje, more biti za, da se neka zakonodaja sprejme. Zato tudi večkrat govorim o kolektivni odgovornosti, ne glede na to, kako kdo glasuje ali pa ne glasuje. Odgovornost je kolektivna, krivda pa ne. To pa je resnica. Hvala.